Aber die Aufgabe der Haushaltspolitik und das Ziel, das man mit Haushaltsprogrammen erreichen will, eint uns. Ich habe deswegen die heutige Aussprache auch in diesem Sinne, von unterschiedlichen Kompetenzen her zu einem gemeinsamen Ziel zu kommen, verstanden. Ich danke für die konstruktive

Zum Ersten schon im Haushaltsentwurf 2018, den die Kommission in zwei Monaten vorstellen wird eher früher, das heißt, Ende Mai. Zum Zweiten, indem wir sie zur Grundlage für den nächsten mehrjährigen Haushaltsrahmen machen wollen. Zum Dritten, indem wir Ihnen im Laufe des Jahres einen Bericht über die Folgemaßnahmen vorlegen werden.